Es hat immer Naturkatastrophen gegeben, es wird auch demnächst Naturkatastrophen geben. Mein Wahlkreis wurde im Sommer von der größten Flutkatastrophe betroffen, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Deswegen ist es wichtig, dass die europäische Solidarität hier greift und hier in verschiedenen Formen wirkt. Die Revision der bestehenden Regelung ist eine gute Chance, mehr Effizienz in die Arbeit zu bekommen. Denn gerade hier das hat die Entwicklung in den letzten Monaten ja gezeigt haben wir noch Nachholbedarf. Ich unterstütze also sehr, dass das europäische Notfall Abwehrzentrum geschaffen wird.

Die Zusammenarbeit der Regionen untereinander, das ist ein Punkt, der unbedingt verbessert werden muss.

Denn wenn am Oberlauf des Flusses alle Notfallmaßnahmen, die dort vorhanden sind, genutzt worden wären, wäre der Schaden am Unterlauf viel geringer gewesen.

Wir haben also viel zu lange gebraucht. Und wenn ich jetzt sehe, wie meine Unternehmen leiden, weil einfach die Genehmigung von der Kommission noch nicht erteilt wurde, dass das Geld eingesetzt werden kann, dann müssen wir effizienter und viel schneller handeln, um hier eine bessere Koordinierung hinzukriegen und nicht Unternehmen durch bürokratische Hürden in den Ruin zu treiben.